Au delà des divisions et des désaccords, je crois que tant nous que les États Unis devrions réaliser que ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Face à la multiplication des conflits dans le monde, il faut en effet renforcer le partenariat transatlantique. Faute de temps, je ne mentionnerai que deux axes pour lesquels une réponse transatlantique conjointe sera capitale.